er fjallað um það að orðræðan sé ekki rétt ég kom hérna með mjög jákvæða punkta gagnvart hæstvirtum fjármálaráðherra ég hélt hann mundi fagna þeim og hann mundi vinna með mér í því eða vinna þetta áfram ég var ekki með neina gagnrýni neins staðar en samt fer hann í skotgrafahernað gegn mér þetta er dálítið skotið þetta er dálítið ankannalegt þegar maður kemur svona inn ætlar að ræða hlutina forseti vill minna háttvirtir þingmenn á að segja ekki hann segja hæstvirtur fjármálaráðherra eins og er við hæfi já hæstvirtur fjármálaráðherra ég hélt að ég væri að koma hérna inn með jákvætt innlegg í þetta ég talaði einmitt um þekkinguna sem kemur með þessu eignarhaldi ég talaði líka um tengslin ég hélt ég væri jákvæður ég ætla að vona að það verði áfram ég segi líka að þetta hafi verið hugmynd sem ég hafi komið að til þess að leysa deilurnar milli kröfuhafanna og nýju bankanna það er leitt af því þeir eiga það síðan þurfum við bara að vinna að því núna öll saman háttvirtir þingmenn og aðrir framkvæmdavaldið líka að finna á þessu góðan farveg til að enda því auðvitað verða það kröfuhafarnir sem á endanum sem eignast þessa banka þó menn hafi skotið einhverju fyrirtæki þarna á milli munu þeir á endanum stjórna því fyrirtæki ég get ekki séð hvernig í ósköpunum annað er hægt við erum með eignarrétt í stjórnarskránni þannig að ég vildi bara vinna með hæstvirtum fjármálaráðherra að lausn þessa máls í góðum hug og einmitt til þess að finna á þessu bestu lausn fyrir þjóðina þannig hef ég nú reynt að vinna nokkuð lengi og hef